við ræðum hér skýrslu hæstvirts heilbrigðisráðherra og mig langar af því tilefni að nefna hér nokkur atriði sem unnið var að innan

ungmenni með hegðunar og geðraskanir það skiptir miklu máli í árferði eins og nú er að haldið verði áfram með það verkefni verður það gert í öðru lagi var gripið til ýmissa aðgerða til að halda aftur af kostnaðarhækkunum vegna lyfja og áætlað að lyfjaverð hefði lækkað vegna þessara aðgerða að vegnu meðaltali um sjö prósent ef gengi krónunnar hefði haldist stöðugt á milli ára það samsvarar einum komma fimm milljörðum mér skilst að hæstvirtur heilbrigðisráðherra ætli að halda áfram á þeirri braut í þriðja lagi lögðu stjórnvöld og stjórnendur lsh áherslu á að eyða biðlistum á öldrunardeildum sú aðgerð styrkti lsh sem bráðasjúkrahús íslendinga og við getum nefnt klár dæmi þar að lútandi ef neyðarástand hefði skapast í suðurlandsskjálftanum tuttugasta og níunda maí hefði lsh getað tekið á móti fimmtíu sjúklingum á svæðinu ef atburðurinn hefði átt sér stað í maí tvö þúsund og sjö hefðu það verið tíu verður áfram haldið á þessari braut og sjúkrahúsið styrkt í fjórða lagi var verulegur viðsnúningur á rekstri lsh og áætlaður rekstrarhalli ársins tvö þúsund og átta var núll komma sex prósent verða stjórnendur lsh styrktir í því að halda áfram á sömu braut og þar var byrjað á í fimmta lagi voru sett lög um sjúkratryggingastofnun stofnun sem á að skipuleggja kaup greiðslur og samninga um heilbrigðisþjónustu til hvers jú til þess að tryggja gæði öryggi árangur og hagkvæmni sjúkratryggingastofnun ber einnig að greina kostnað og hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustunni þessari stofnun fann hæstvirtur heilbrigðisráðherra allt til foráttu í umræðu hér á þingi þegar þau lög urðu að veruleika ég spyr verður breyting hér á hyggst hæstvirtur ráðherra standa við þau stóru orð sem hann lét falla um s sjúkratryggingastofnun þá og verður því breytt í sjötta lagi lá fyrir í heilbrigðisráðuneytinu stefnumótun um markvissar aðgerðir til að styðja við búsetu aldraðra og langveikra í heimahúsum efling heimahjúkrunar og heimaþjónustu fjölgun hvíldar og endurhæfingarrýma efling geðheilbrigðisþjónustu fyrir aldraða aukið aðgengi að greiningu og sérhæfðri meðferð í öldrunarlækningum fjölgun úrræða í dagþjálfun fjölgun skammtímarýma fyrir heilabilaða hyggst hæstvirtur heilbrigðisráðherra halda áfram á þessari braut er að vænta breytinga virðulegur forseti þegar fjárlög ársins voru samþykkt tvö þúsund og níu var ljóst að draga þurfti úr rekstrarkostnaði í heilbrigðiskerfinu um sex komma fimm milljarða því hafnaði núverandi hæstvirtum heilbrigðisráðherra það er verkefni sem blasir við á árinu tvö þúsund og níu og það er algerlega ljóst að því er ekki hægt að ná nema með verulegum skipulagsbreytingum breytingum sem alltaf eru sársaukafullar og verkefnið er erfitt og verkefnið þarf að vinna í samvinnu með það að leiðarljósi að nýta sem best fjármuni verja grunnþætti þjónustunnar verja störf eins og mögulegt er draga úr uppbyggingu og auka skilvirkni til þess að við getum eins og stendur í lögunum um heilbrigðisþjónustu veitt þá þjónustu sem sjúklingar þurfa á að halda óháð efnahag eins og við erum öll sammála um virðulegur forseti hér er verk að vinna verkefnið

og það er heilladrýgst fyrir þjóðina að við tökum höndum saman og látum verkin tala